So geht es auch nicht! Ich möchte gerne wissen, wie Sie das mir und Ihren Wählerinnen und Wählern erklären können.